Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy az uniós intézmények a jogállamiságot minden objektivitást mellőzve politikai fegyverként, furkósbotként használják egyes tagállamokkal szemben. Lengyelország és Magyarország ellen a tisztességes eljárás és a vádhoz kötöttség elveinek sárba tiprásával évek óta zajlik eljárás, amely ideológiai kérdésekről szól, kizárólag politikai célokat szolgál, és amely így maga sem felel meg a jogállamiság követelményeinek. Úgy nem lehet számon kérni a jogállamiságot, hogy a tagállamokkal szemben eltérő mércét alkalmaznak, hogy dialógus helyett vádaskodó jelentéseket fogadnak el, hogy évekig tartó parttalan eljárásnak vetik őket alá. A valóság az, hogy ahol karakteres jobboldali politikát folytató kormány alakul, ott előbb vagy utóbb előkerülnek a mondvacsinált jogállamisági vádak. Ez a helyzet Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban, de ezt látjuk az utóbbi időben Szlovénia és Bulgária esetében is. A szocialisták és a liberálisok, az önök elvtársai ugyanakkor arcátlanul hallgatnak olyan kirívó, jogállamot sértő esetekben, mint például a szlovák Jozef Chovanec halála itt Belgiumban egy rendőri fellépést követően, amit nem vizsgálnak ki. Vagy például amikor a magyar baloldal egy nyíltan antiszemita politikust indít időközi országgyűlési választáson most október elején Magyarországon. Amikor erről kérdezzük önöket, akkor nincs jogállamisági probléma, sőt válaszok sincsenek. Mi ez, hölgyeim és uraim, ha nem kettős mérce? Köszönöm szépen!